Wasser ist eine der zentralen Ressourcen, die wir als Menschheit zur Verfügung haben.

Natürlich haben verschiedene Faktoren Einfluss auf den Wasserhaushalt, ich denke da an den Klimawandel, an das Bevölkerungswachstum, an die Verstädterung, Landnutzung usw.

Sie arbeitet in Flussgebietseinheiten, nationale Grenzen haben dabei keine Bedeutung. Sie setzt zudem Nachhaltigkeitsziele Bis 2015 sollen alle europäischen Gewässer einen guten ökologischen und chemischen Status erreichen. Trotzdem haben wir verschiedene Implementierungslücken, wie wir leider jetzt festgestellt haben. Es haben zwar 24 Mitgliedstaaten 119 Flussbewirtschaftungspläne vorgelegt, vier jedoch haben keine Pläne eingereicht einige Mitgliedstaaten verfehlen leider den guten Status, darunter Schweden, Frankreich, Belgien und die Niederlande, und manche haben ungenügende Grundwasserwerte, wie beispielsweise Belgien, Frankreich, Großbritannien oder die Slowakei. Leider stellen wir auch fest, dass nicht alle Daten vorhanden sind, die wir zur Bewertung brauchen.

Wir stellen fest, dass es große Effizienzmängel gibt, speziell bei den großen Verbrauchern von Wasser, das betrifft Industrie, Landwirtschaft und die Energieproduktion. Hier sollten wir uns klarere Ziele setzen. Ein Ansatz dazu, diese Herausforderungen anzugehen, ist sicher die regionale Dimension, die meiner Ansicht nach verstärkt werden muss.

13 seiner Wasservorräte, aber mit einer extremen geographischen Streuung.

Mein Mitgliedsland nutzt beispielsweise nur

die Politikbereiche, die Einfluss auf die Wassergesetzgebung haben, wie Landwirtschaftspolitik und Regionalpolitik, vermehrt auch in Wasserbereichen zu denken beginnen. Wir haben da einiges erreicht, wir haben in der europäischen Regionalpolitik beispielsweise bereits 14 Milliarden Euro für die Abwasserbehandlung ausgegeben und haben auch zusätzliche 12 der Bürger ans Abwassernetz angebunden.